To, co dzieje się ostatnio w Holandii, kiedy jedna z partii politycznych, niestety wspierająca rząd holenderski, wykorzystuje do swoich cynicznych politycznych celów wzniecanie nienawiści i niechęci wobec migrantów z Europy Środkowo Wschodniej, którzy zasilają swoją pracą holenderską gospodarkę, musi budzić nasz zdecydowany sprzeciw. Cieszę się, że to, co dzieje się w Holandii, spotkało się z tak ostrym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony Parlamentu Europejskiego.

Także głosy przeciwko polskim emigrantom pojawiają się w Wielkiej Brytanii i są wypowiadane przez posłów partii zasiadającej w tej Izbie.